Samozřejmě, že je potřeba především zrychlit práci soudců, také zkvalitnit, udělat soudce, kteří se budou touto problematikou skutečně zabývat a orientovat se, a ne soudce, který jednou řeší trestní věci a pak jde do občanskoprávních sporů a vůbec neví, jak třeba má vyslýchat dítě a jak má být dítě slyšeno.

cochemská praxe, která se snaží vést rodiče k tomu, aby se domluvili, nesoudili. To si myslím, že v této legislativě, tzn. něco takového pozitivního, chybí a je potřeba to do budoucna ještě dále doplnit.